Herr Präsident! Weihnachten steht vor der Tür, das schönste Fest des Jahres. Ich wollte daher die Gelegenheit nutzen, um allen ein gesegnetes Weihnachtsfest zu wünschen und ein gesundes, glückliches und erfolgreiches neues Jahr.